Durante la terrible ola de calor de 2003, que costó miles de vidas en Francia, una gran mayoría de las muertes también fueron mujeres. El cambio climático afecta de manera distinta a hombres y mujeres en todo el planeta. Por eso, me alegra que por primera vez se apruebe un informe sobre justicia climática e igualdad de género, a iniciativa de mi Grupo político, los Verdes europeos. Las mujeres pueden y deben jugar un papel crucial en las políticas climáticas. Para ello es fundamental poner el foco en el género al hablar de la toma de decisiones, financiación e inversión sobre cambio climático, lucha contra la deforestación, agricultura, educación, acceso a la energía y emprendimiento en la transición energética.